Non, cette flottille est un acte des sociétés civiles européennes pour lever un blocus totalement inutile. Si les autorités publiques, les États et nous mêmes avions fait respecter le droit international, nous n'en serions pas là et les Palestiniens ne vivraient pas dans une prison à Gaza, comme c'est le cas depuis trop longtemps.